Votre premier geste a consisté à accueillir l'Aquarius, navire d'une ONG franco-allemande, dont le fonds de commerce est le soutien à l'immigration clandestine en Méditerranée. Les mafias qui prospèrent sur le trafic d'êtres humains usent et abusent de la naïveté des Européens. Les passeurs sont les grands bénéficiaires de ces prétendues opérations humanitaires, qui leur permettent de faire de belles économies sur le carburant de leurs embarcations de fortune, où ils entassent des migrants.

Macron et Mme Merkel, ravis de recevoir ce soutien inespéré à leur folle politique migratoire, se sont évidemment empressés de vous féliciter. L'été dernier, vous avez reçu deux fois Mme Merkel, la seconde fois, d'ailleurs, dans votre résidence d'été en Andalousie. Sans consulter les Espagnols, vous avez conclu un accord avec la chancelière pour récupérer le trop plein de migrants dont elle souhaite finalement se délester après avoir ouvert grand ses frontières en 2015. Dans votre zèle, vous ne vous êtes même pas rendu compte que vous traitiez au passage le Maroc de pays sous développé en parlant, je cite, d'un abîme d'inégalités. Vos prédécesseurs ont pourtant conclu plusieurs accords avec ce pays, le plus stable et le plus prospère du Maghreb, dont un accord sur la réadmission des immigrés illégaux, qui est d'autant plus important que seulement 14 kilomètres séparent le sud de l'Espagne du nord du Maroc. Mais, après avoir montré votre volonté de faire bon accueil aux immigrés clandestins, ceux ci se sont évidemment précipités à vos portes et on a vu alors des scènes chaotiques de migrants se ruant à Ceuta et Melilla en attaquant vos garde frontières, y compris parfois avec des armes. Soumis à Berlin, vous l'êtes aussi à Bruxelles. Et depuis longtemps déjà. En 2011, dans la discrétion de l'été et sous votre impulsion, le Parti socialiste a décidé de soutenir une modification majeure de la constitution espagnole. Depuis lors, tout gouvernement est contraint par sa propre constitution au respect des injonctions budgétaires de la Commission européenne. Mais le peuple se espagnol est en train de se réveiller. Depuis début décembre, un parti que vos amis traitaient avec condescendance a réussi une percée historique dans votre fief andalou.

Et ce, d'autant moins que la mafia la vraie, celle contre laquelle Matteo Salvini lutte sans relâche exploite la misère humaine dans tous ces trafics. Un article récent dans le journal The Guardian indiquait d'ailleurs que le trafic de migrants était plus rentable que le trafic de drogue. Sans parler des multinationales qui voient souvent d'un bon œil l'arrivée d'une main d'œuvre à bon marché. Monsieur le Premier ministre, la résolution du problème migratoire n'est qu'une question de volonté politique, car les hommes de la Guardia Civil sont tout aussi compétents et déterminés que leurs homologues italiens. Mais, au lieu de vous appuyer sur eux, vous avez préféré annoncer avant Noël la création d'un fonds spécial dédié à l'intégration des migrants. Eh bien, je prédis que les Espagnols ne supporteront plus très longtemps votre irresponsabilité.